herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti minni hluta fjárlaganefndar íslands h f það var nú svo að með lögum um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f voru veitt fyrirheit um aukið fjármagn til sérstakra samfélagsverkefna sem brunnu mjög á fólki en höfðu verið fjársvelt eitt þessara verkefna voru brýnar vegaframkvæmdir bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni íbúar hvar sem er á landinu bera miklar væntingar til þess að staðið verði við tímasett loforð og yfirlýsingar um einstakar vegaframkvæmdir sem alþingi hefur samþykkt á samgönguáætlun fjármagn til framkvæmda samkvæmt gildandi samgönguáætlun hefur þó verið skorið niður á hverju ári síðastliðin þrjú ár og nemur sá niðurskurður nú samtals hátt á sjöunda milljarð króna síðastliðið sumar ákvað ríkisstjórnin svo að fresta útboðum og nýframkvæmdum í vegamálum til að slá á þenslu í þjóðfélaginu samtals nam sú frestun á annan milljarð króna og bitnaði harðast á fyrirhuguðum vegaframkvæmdum á vestfjörðum og norðausturlandi sú þensla sem verið var þar að bregðast við er þó af allt öðrum orsökum en vegaframkvæmdum sú þensla er síst til staðar á vestfjörðum og norðausturlandi þar sem framkvæmdum var fyrst og fremst frestað með þessu frumvarpi um breytingu á lögum um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f er enn verið að fresta fjárframlögum til vegaframkvæmda sem lofað hafði verið á árinu tvö þúsund og sjö er hér um að ræða meðal annars tvö hundruð milljóna króna niðurskurð á fjármagni til vegagerðar um arnkötludal og hins vegar um þrjú hundruð milljóna króna niðurskurð á vegagerð um norðausturveg auk verkefna á höfuðborgarsvæðinu rök forsætisráðherra þegar hann mælti fyrir frumvarpinu hér á alþingi fyrir nokkrum dögum voru þau að þessi frestun á vegaframkvæmdum væri nauðsynleg til að bregðast við mikilli þenslu í þjóðfélaginu sem fyrirsjáanleg væri á árinu tvö þúsund og sjö en svo samtímis þá gefa bæði fjármálaráðherra og samgönguráðherra út yfirlýsingar um og hafa áform um nýjar og reyndar brýnar vegaframkvæmdir á næsta ári sem ekki eru á núgildandi samgönguáætlun minni hlutinn gagnrýnir harðlega að ný og endurskoðuð samgönguáætlun skuli ekki hafa verið lögð fram og rædd á alþingi áður en fjárlög fyrir árið tvö þúsund og sjö eru afgreidd eða þá að samþykkt séu ný lög sem kveða á um frestun á framkvæmdum sem lofað var á næsta ári og alþingi hafði áður samþykkt í frumvarpinu er einnig gerð tillaga um að flytja fimm hundruð milljóna króna fjárframlag til fjarskiptasjóðs frá árinu tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og sex það er sótt til þess heimild á fjáraukalögum fyrir árið tvö þúsund og sex ítrekað hefur verið spurt um hvaða verkefni fjarskiptasjóðs séu gjaldfallin á árinu tvö þúsund og sex en ekki hafa fengist nein svör um það þá fékkst frumvarpið ekki sent til umsagnar hvorki til sveitarfélaga á þeim svæðum sem frestun á fé á vegaframkvæmda bitnar á né heldur til vegagerðarinnar sem hefði þó verið eðlilegt samgöngunefnd fékk málið ekki einu sinni til umsagnar en snertir þetta nánast alfarið málaflokk hennar minni hlutinn gagnrýnir alla meðferð þessa máls af hálfu ríkisstjórnarinnar og meiri hluta fjárlaganefndar ljóst er að málatilbúnaður allur um sérstaka ráðstöfun á hluta á söluandvirði landssíma íslands mörg ár fram í tímann til skilgreindra verkefna sem kveðið var á um í þessum fyrrgreindu lögum á sínum tíma var algjör sýndarmennska af hálfu ríkisstjórnarinnar eins og reyndar stjórnarandstöðuflokkarnir bentu á við afgreiðslu þess lagafrumvarps á sínum tíma undir þetta nefndarálit rita svo auk mín þá eru það háttvirtur þingmaður einar már sigurðarson katrín júlíusdóttir helgi hjörvar og guðjón arnar kristjánsson til að árétta þessi sjónarmið okkar þá flytjum við hér breytingartillögu

svofelldri greinargerð hér er lagt til að fallið verði frá frestun á framlagi til vegamála í heild sinni samkvæmt þessu frumvarpi alls að fjárhæð tvö komma eitt milljarðar króna heimilt verði að lána fé milli verkefna innan vegáætlunar tvö þúsund og sjö að því marki sem ekki er hægt að nýta það fjármagn til þeirra verkefna sem það er eyrnamerkt til hafðar séu í huga framkvæmdir sem lúta að auknu öryggi á vegum og

í ljósi umræðna síðustu daga og þeirrar stöðu sem upp er í vegaframkvæmdum í landinu þá er það alveg furðulegt að ríkisstjórnin hér og meiri hluti hennar skuli beita sér fyrir því hér á alþingi að skera niður fjármagn til vegaframkvæmda sem þegar er í hendi hversu svo vitlaust sem það var með sölu landssímans sem ég held að allir sjái nú betur og betur hversu vitlaust var og þjóðhagslega skaðlegt að þá var þá hluti af þeirri beitu sem beitt var fyrir almenning í landinu var að það skyldi verja fjármagni til brýnna framkvæmda eins og vegaframkvæmda þetta fé er til þegar við nú samtímis erum hér að ræða um mikilvægi þess að gera stórátak í vegamálum í dag var hér hópur fólks af suðurlandi sem krafðist úrbóta á veginum á milli reykjavíkur og selfoss ég hef hér fjölda bréfa og áskorana frá íbúum vítt og breitt um landið um aukið fjármagn til vegagerðar en hvernig bregst þá ríkisstjórnar við jú með því að skera niður það fjármagn sem er þó í hendi til vegagerðarinnar þetta er svo mikill dapurleikur hjá ráðherrunum og ríkisstjórninni og hjá stjórnarmeirihlutanum gagnvart almenningi í vegaframkvæmdum að það er sorglegt því leggjum við til

að skera niður þetta lofaða fjármagn sem var ákveðið að verja til skilgreindra verkefna í vegamálum samkvæmt þeim lögum um ráðstöfun á söluandvirði símans verði ekki hægt að nýta það fjármagn til þeirra skilgreindu verkefna að fullu sem um er rætt þá verði heimilt að nota það fjármagn til nauðsynlegra vegaframkvæmda á þeim landsvæðum þar sem það var fyrirhugað herra forseti ég tel að ég hafi hér mælt rækilega fyrir þessu máli ég get rakið það að árið í ár árið tvö þúsund og sex er eitt það daprasta ár í vegaframkvæmdum um langt árabil ég er hérna með mjög veglegt súlurit sem sýnir að árið tvö þúsund og sex það má fara nærri tíu ár aftur í tímann til að finna jafn dapurt ár í vegaframkvæmdum ég hef ekki nítján hundruð níutíu herra forseti hver var samgönguráðherra þá en ég er með hér árið tvö þúsund og sex ég með árið nítján hundruð níutíu og átta hver var samgönguráðherra þá hver var samgönguráðherra nítján hundruð níutíu og átta hver var samgönguráðherra árið tvö þúsund og tvö þegar framkvæmdir voru líka í lágmarki ári fyrir kosningar ári fyrir kosningar og aftur

nefndaráliti og breytingartillögum sem ég legg áherslu á að alþingi fjalli um og samþykki að við frestum fyrirhuguðum niðurskurði á fjármagni